Gospodine predsjedniče, ključni sektori definirani od strane Komisije su relevantni za cjelokupni razvoj, no svakako bih naglasio važnost jedinstvenog tržišta u području prometnog i energetskog sektora. Jedinstvenost energetskog sektora omogućuje cjelovitu primjenu načela zaštite tržišnog natjecanja, dok je prometna povezanost nužna pretpostavka razmjene i razvoja. U stvaranju jedinstvenog tržišta važna je pravovremena uključenost svih dionika u procesima odlučivanja, prije svega mislim, na pružatelje usluga, predstavnike vlasti, aktere civilnog društva i na uključenost svih socialnih partnera. Samo na taj način može se ostvariti bolja provedba prava građana na jedinstvenom tržištu i ostvariti njegov puni učinak.